Producția anuală de deșeuri alimentare din cele 27 de state membre este estimată la aproximativ 179 de kilograme pe cap de locuitor. Cu toate acestea, în Uniune, 79 de milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei, iar 16 milioane dintre aceștia au primit ajutoare alimentare de la instituții caritabile. Securitatea alimentară este un drept fundamental al omului, care se realizează prin disponibilitatea, accesibilitatea și stabilitatea în timp a unei alimentații sănătoase, suficiente, adecvate și hrănitoare. Problema risipei de alimente ar trebui abordată din punctul de vedere al eficienței resurselor și invităm Comisia să lanseze inițiative specifice, care să abordeze risipa de alimente în cadrul inițiativei O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor pentru a i acorda aceeași atenție și sensibilizare ca și eficienței energetice, ambele fiind la fel de importante pentru mediu și pentru